dar credeți că în actuala formă, în actualele reglementări ale Comisiei, chiar putem să punem capăt abuzurilor din Rusia? Nu credeți că ar trebui spălarea de bani să fie tratată în relația cu orice altă țară, dar acum vorbind de Rusia, mult mai riguros și cu efecte concrete?